og hef ég ekki fengið á fyrri þingum tækifæri til þess að mæla fyrir því og þannig ekki fengið tækifæri til þess að koma því inn í nefndir þingsins til efnislegrar umfjöllunar sem ég tel afar brýnt

með þessu frumvarpi er gert ráð fyrir því að þeir sem selja tóbak í smásölu fái heimild til þess að selja níkótínlyf sem ekki eru lyfseðilsskyld með sömu skilyrðum og þeir fá að selja tóbak við erum með mjög stranga löggjöf um tóbakssölu eða smásölu tóbaks og þetta frumvarp gerir ráð fyrir því að þetta muni lúta nákvæmlega sömu reglum það er að heimild til sölu nikótínlyfja muni lúta nákvæmlega sömu reglum og tóbakið markmiðið með þessu frumvarpi er að fjölga sölustöðum nikótínlyfja þannig að þau verði valkostur í stað tóbaks þar sem það er selt nikótínlyf sem eru seld í lausasölu eru í formi tyggigúmmís plásturs innsogs og nefúðalyfs frumvarpið tekur einungis til nikótínlyfja sem ekki eru lyfseðilsskyld hins vegar eru til nikótíntöflur sem einungis fást gegn framvísun lyfseðils og verður ekki gerð breyting á því með þessu frumvarpi frumvarpið felur í sér að unnt verður að kaupa nikótínlyf meðal annars á bensínstöðvum á veitingastöðum í stórmörkuðum og í söluturnum verði frumvarpið að lögum má líka búast við því að samkeppni aukist og að verð slíkra lyfja lækki í þessu samhengi vil ég benda á að neytendasamtökin gáfu út yfirlýsingu á vefsíðu sinni þann tuttugasta og sjötta september síðastliðinn þar sem þau nefna einmitt slíkt hið sama ber að neytendasamtökin hafa hvatt til þess að verslunum sem er heimilt að selja tóbak verði einnig heimilt að selja nikótínlyf vegna þess að samtökin telja að samkeppni með þessar vörur leiði til verðlækkunar á þeim en nikótínlyf eru mun dýrari hér á landi en á norðurlöndunum þá verð ég virðulegi forseti einnig að segja alveg eins og er að ég hef undrast það og tel að það sé mjög merkileg þversögn að ef einstaklingur vill byrja að reykja eða viðhalda fíkn sinni með sígarettum þá geti hann gengið inn í næstu sjoppu matvöruverslun eða bensínstöð hvenær sem er sólarhringsins og keypt tóbakið og tjöruna vilji sá hinn sami hins vegar láta af ósiðnum berjast við fíknina og styðjast í þeirri baráttu við nikótín án tjörunnar þarf sá hinn sami að leita að næsta apóteki sem hefur takmarkaðan opnunartíma og þar er líka mjög mikill munur eftir landshlutum hér á höfuðborgarsvæðinu er hægt að finna apótek sem eru opin til miðnættis en afar staðar um landið er slíkt hið sama ekki hægt nýverið var samþykkt að fara þessa leið í svíþjóð það er að heimila sölu á nikótínlyfjum í almennum verslunum þessi samþykkt hjá vinum okkur í svíþjóð og nágrönnum hefur fengið afar vandaða umfjöllun þar í landi og það var fátt sem kom upp á þar sem mælti á móti því að opna fyrir þessa heimild þess vegna virðulegi forseti hlakka ég sjálf til að fá umsagnir um þetta mál þegar það fer til umfjöllunar inni í háttvirtri heilbrigðisnefnd vegna þess að ég tel þessa umræðu hér mjög mjög mikilvæga þá vil ég geta þess að eftir að ég hafði lagt þetta frumvarp fram fyrir rúmu ári síðan fór ég í viðtal þar sem hringt var til íslensks læknis sem einmitt starfar í svíþjóð sem hvatti mjög til þess að þessi leið yrði farin í tóbaksvörnum til þess að gera reykingamönnum kleift þannig að þeir falli ekki í freistni fyrir sígarettunum þegar það er opið allan sólarhringinn fyrir sölu á þeim og hins vegar aðgengi á lyfjunum aðstoðinni eða hækjunum til þess að komast yfir sígarettulöngunina að hún sé eins erfið og raun ber vitni reykingamanna að nikótínlyfjum sjái fleiri lyfin sem valkost auk þess sem aukið aðgengi er mjög mikilvægur stuðningur við þá sem standa í stríði við tóbakið ég tel svo sannarlega að með því að veita þessa heimild sé stigið mjög mikilvægt skref í tóbaksvörnum hér á landi í fréttum á vefsíðu visir punktur is í gær

kom frá öðrum þeirra þar sem sagt er svo ég segi með leyfi forseta og vísa hér í fréttina þar sem framkvæmdastjóri lyfju segir með leyfi forseta nikótín er fyrst og fremst eitur sem þarf að umgangast varlega virðulegi forseti þessu er ég alveg hjartanlega sammála engu að síður tel ég að tóbakið og tjaran sem er seld allan sólarhringinn hvar sem er í öllum sjoppum öllum bensínstöðvum að það sé miklu miklu miklu alvarlegra mál miklu alvarlegra form og miklu hættulegra form af nikótíni en nokkurn tíma lyfin sem hjálpa þeim sem eru háðir tjörunni að losa sig við þá fíkn og fíknina í tjöruna þess vegna á meðan það er heimilt að selja nikótínið í sígarettuformi í almennri sölu tel ég að það sé mjög skynsamleg ráðstöfun að selja hjálpartækin við hliðina á það er selja nikótínlyfin við hliðina á tóbakinu virðulegi forseti ég vil líka benda á það og það kemur líka fram í greinargerðinni að danska lyfjaeftirlitið sendi frá sér skýrslu í september tvö þúsund og fimm þar sem fjallað var um reynslu af frjálsari verslun með lyf en danir leyfðu frjálsari verslun með lyf fyrir nokkrum árum það er öll lyf eða fleiri lyf sem ekki eru lyfseðilsskyld vert er að taka það fram að það er alls ekki ætlun flutningsmanna þessa frumvarps að fara að opna fyrir almenna sölu á fleiri lyfjum sem ekki eru lyfseðilsskyld heldur eingöngu er verið að horfa hér einangrað í tóbaksvarnaskyni á nikótínlyfin þar kemur fram að nikótínlyf geti hjálpað reykingamönnum að hætta að reykja og því megi færa fyrir því rök að slík lyf skuli vera jafnaðgengileg og tóbak þá kemur líka fram í þessari skýrslu að rannsóknir sýni fram á að að minnsta kosti tíu prósent fyrrverandi reykingamanna sem notað hafa nikótínlyf í því skyni að hætta reykingum noti slík lyf ekki lengur en í eitt ár þetta virðulegi forseti án þess að ég fari nánar út í þessa skýrslu núna þá koma þarna fram mjög skýrar vísbendingar um nikótínlyfin og menn hafa svo sem vitað það að endilega rétt að menn skipti bara yfir í nikótínlyfin og haldi sig síðan við þau það sem eftir er það þarf ekki að vera rétt eins og kemur fram í þessari dönsku skýrslu

um að ísland sé í öðru sæti af þrjátíu löndum sem tóbaksvarnir voru kannaðar hjá á vegum evrópusambandsins viðar jensson verkefnisstjóri tóbaksvarna hjá lýðheilsustöð lýsir því að við könnunina hafi verið stuðst við sex þætti sem alþjóðabankinn telur vænlega til árangurs það er í fyrsta lagi verðlagning á tóbaki í öðru lagi bann við auglýsingum á tóbaki fjárveitingar til tóbaksvarna í þriðja lagi í fjórða lagi viðvörunarmerkingar og í fimmta lagi reglur um

ekki nógu hátt það er aðstoðar við að hætta að reykja í liðnum aðstoð við að hætta að reykja ég tel að það að stíga þetta skref gera þetta eins og svíarnir fara með nikótínlyfin og selja þau sem valkost við hliðina á tóbakinu að það sé svo sannarlega liður í tóbaksvörnum liður í því að gera þetta aðgengilegra liður í því að aðstoða fólk við að hætta að reykja og vonandi þá liður í því að koma okkur í fyrsta sæti í næstu könnun sem ég hef hér nefnt næstu könnun um tóbaksvarnir í evrópu